La Comisión y este Parlamento y muchos de los Gobiernos nacionales comprenden perfectamente lo mucho que nos estamos jugando. Nos jugamos el futuro y la credibilidad del proyecto europeo.

convulso merece la pena trabajar por defender el proyecto europeo. La crisis de la COVID 19 es una crisis simétrica pero con efectos asimétricos. Y la cuestión fundamental que se plantea hoy es si pensamos que la Unión Europea debe corregir esas asimetrías. Lo que no es de recibo es decir que trabajamos en un proyecto común, pero luego se deja que algunos Estados miembros salgan en ayuda de sus empresas, mientras las empresas de otros Estados se dejan morir por la falta de recursos. Porque aquí o salimos todos o no sale nadie. Ahora, si alguno en el Consejo no cree en las soluciones europeas y en la convergencia, lo que debería hacer es no entorpecer la marcha de los que sí que apostamos por Europa. Seamos sinceros, el problema no es poner más dinero, el problema es avanzar en Europa. Por eso, el Consejo debería cambiar el procedimiento para poder adoptar el presupuesto multianual por mayoría cualificada y no por unanimidad. Porque es injusto que veintitrés países proeuropeos sean rehenes de cuatro que prefieren las respuestas nacionales. A mí, aparte de la insolidaridad, me parece una actitud realmente miope miope, porque no hay más que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que el multilateralismo está en riesgo y que necesitamos una gobernanza global. Es hora también de fortalecer el pilar social, de proteger a quienes más lo necesitan. Por eso me alegra ver que ha incluido la Garantía Infantil. Y también es nuestro deber mostrar solidaridad con las futuras generaciones, invirtiendo en las políticas claves para mañana la transformación verde y digital, porque no podemos destrozar el medio ambiente, acabar con la biodiversidad y, encima, poner sobre sus espaldas deudas masivas. Por eso es fundamental, señora von der Leyen, que mantenga su propuesta de cambiar el Semestre Europeo. Hay que superar la lógica de la consolidación fiscal. No podemos poner condiciones para recortar las pensiones. Hay que poner condiciones para avanzar en la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social. Este futuro que queremos construir juntos debe sustentarse, además, en el respeto al Estado

Señora von der Leyen, ya ha visto que aquí, en el Parlamento Europeo, tiene un proyecto dispuesto a trabajar siempre por el bien de la ciudadanía. Ahora le toca convencer a los amigos del Consejo. Sea firme, sea ambiciosa y nos tendrá